Transportul naval și construcția de nave contribuie în mod semnificativ la prosperitatea economică a țărilor Uniunii Europene și prestează servicii importante industriei europene și mondiale precum și consumatorilor. O felicit pe doamna Meissner pentru raport și subliniez importanța unui spațiu maritim fără bariere și solicităm, în același timp, Comisiei și statelor membre să evalueze și să asigure conservarea porturilor maritime mici, să extindă rețeaua de transport maritim pe distanțe mici pentru a reduce la minimum distanțele aferente transportului terestru, să sprijine cercetarea și inovarea în privința modurilor de transport de mărfuri, a manipulării mărfurilor și a soluțiilor logistice în scopul găsirii unor soluții de reducere a timpului de transportare și a costurilor de manipulare și să sprijine dezvoltarea infrastructurii portuare și asigurarea intermodalității. Subliniind importanța geostrategică a Mării Negre, Consiliul European ar trebui să ceară Comisiei Europene elaborarea unei strategii a Uniunii Europene la Marea Neagră. Din păcate, până acum, prea puțină atenție s a acordat Mării Negre, care are o importanță geostrategică pentru Uniunea Europeană.